Voorzitter, wat ben ik blij met de opstelling van met name de Engelse en Nederlandse regering tot nu toe. Ze hebben op uitstekende gronden de verhoging van de EU begroting 2011 tegengehouden en zijn niet akkoord gegaan met de invoering van eigen middelen, lees Europese belastingen.

De Eurokliek dacht wel even nog meer geld voor de eigen hobby's binnen te halen, losgezongen als zij is van de werkelijkheid.

Men eist en eist, terwijl het Parlement en de Commissie pas op de plaats zouden moeten maken en zelfs zouden moeten bezuinigen op de uitgaven.

We doen dit op democratische gronden en vinden het dan ook volstrekt ongepast dat collega's bij bijvoorbeeld de Christen democratische Fractie menen Nederland daarvoor te moeten straffen. Nederland is als medeoprichter van de EU bijna altijd de grootste betaler geweest.

Gaat collega Daul nu ook strafmaatregelen eisen tegen andere lidstaten?

Je zou het bijna hopen, als de belangen van de burgers zo verkwanseld worden. Het is intens triest, Voorzitter, en dan krijgen wíj de beschuldiging over ons heen dat we populisten zijn. Als populisme betekent dat wij goed luisteren naar het volk, hen vertegenwoordigen en werkelijk steekhoudende argumenten bieden om uit de economische crisis te komen, die de EU ons mede heeft opgedrongen, dan ben ik trots op die geuzennaam. Uiteraard zullen wij ons blijven verzetten tegen de verhoging van de begroting 2011 en de Europese belastingen.